Herr Präsident!

Aus Sicht des Petitionsausschusses möchte ich da auf die wichtige Funktion des Petitionsverfahrens für diese Aufgabe hinweisen. Quasi als Bindeglied zwischen der Europäischen Union und den Bürgerinnen und Bürgern erfahren wir aus erster Hand, wo es Probleme bei der Einhaltung des EU Rechts gibt. Wichtig ist es deshalb, dass die Kommission den Petitionsausschuss, aber auch den einzelnen Bürger umfassend über bereits laufende Vertragsverletzungsverfahren und solche, die auf Grundlage von Petitionen eingeleitet werden, informiert. Aber auch ein weiterer Punkt ist mir sehr wichtig. Die meisten Petitionen fallen in den Umweltbereich und beklagen dort die Nichteinhaltung von EU Recht. Hier ist es notwendig, dass die Kommission als Hüterin der Verträge frühzeitig eingreift, bevor ein Schaden durch Missachtung von EU Vorschriften entstanden ist, der sich nicht mehr beheben lässt. Genau das ist ja im Umweltbereich häufig der Fall und da reicht es halt nicht, wenn die Kommission im Laufe des Verfahrens davon ausgeht, dass der Mitgliedstaat die geltenden Gesetze schon einhalten wird. Am Ende des Verfahrens sind wir dann klüger geworden. Aber dann ist, wie man in Deutschland sagt, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Mitgliedstaaten sollten bereits bei der Umsetzung von EU Recht begleitet und es sollten frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, wenn sich Probleme offenbaren. Dazu gehört aber auch, dass man der Kommission das Recht einräumt, unmittelbar vor Ort zu überprüfen, ob die EU Rechtsvorschriften richtig umgesetzt und eingehalten werden.